Voorzitter, volgens de Internationale Organisatie voor Migratie is de migrantenstroom met 32 gedaald ten opzichte van vorig jaar. Het aantal doden op de Middellandse Zee is met 42 gedaald.

Dit is het resultaat van het beleid dat is gevoerd door Salvini. Waarom vraagt het Europees Parlement om de capaciteit van opsporing en redding op de Middellandse Zee te vergroten en de regels te versoepelen? De enige verklaring hiervoor is dat de EU opnieuw als doel heeft om immigratie te stimuleren met behulp van ngo's. De massale immigratie van de afgelopen jaren heeft desastreuze gevolgen voor de grote steden van Europa. De globalisten kiezen voor een oplossing waar Europa niet bij gebaat is. Laten we nu eindelijk eens gaan werken aan een structurele oplossing sluiten van onze grenzen en opvang in de regio.